Wolność poruszania się jest zasadą, której naruszać nie wolno, aczkolwiek w praktyce prowadzi ona często do konsekwencji trudnych do zaakceptowania.

Z mojego kraju w ciągu krótkiego czasu wyjechało szukać szczęścia ponad 2 miliony osób.

Podobnie przykre są informacje o tym, co przytrafia się moim rodakom w Niemczech, o czym często donoszą media. To jest także krzywdzące i niesprawiedliwe. Tak nie powinno być.